um að ræða má segja að sé einhvers konar gamall kunningi á sínum tíma flutti ég svipað mál sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi það mál hlaut þá ekki afgreiðslu ég flutti síðan málið ásamt háttvirtum þingmönnum kristjáni þór júlíussyni pétri h blöndal gunnari braga sveinssyni sigurði inga jóhannssyni og ásbirni óttarssyni og jóni gunnarssyni á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi það er síðasta löggjafarþingi fékk málið nokkra umræðu hér við fyrstu umræðu því var að því búnu vísað til sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar en þar var því miður ekki málið afgreitt

mjög vel til þessara mála þetta snertir meðal annars störf þessarar nefndar bændasamtökin mæltu með því að þetta frumvarp yrði samþykkt óbreytt neytendasamtökin styðja frumvarpið efnislega þótt þau telji það gangi of skammt samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði hafa ekki efnislegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar og viðskiptaráð lýsir ánægju með framlagt frumvarp samkeppniseftirlitið leggst ekki gegn frumvarpinu en telur að breyta þurfi jafnframt öðrum greinum laganna sem frumvarpinu er ætlað að breyta ég vil í þessu tilefni segja það að þetta frumvarp getur auðvitað staðið alveg sjálfstætt þau atriði sem samkeppniseftirlitið vakti athygli á og gerði tillögu um snerta í raun og veru ekki þetta frumvarp sem slíkt það lýtur að öðrum þáttur þessara laga sem eru þessu máli í rauninni alveg óskyld í þeim skilningi þetta mál getur staðið sjálfstætt ég tel þess vegna eðlilegast að þingið taki afstöðu til þess máls eins og það liggur hér fyrir megintilgangurinn með þessu lagafrumvarpi er að draga úr millifærslukerfi í landbúnaði og gera verðlagningu gagnsærri það má ætla að með þessu verði skilyrði fyrir samkeppni einnig bætt og innlendum mjólkurafurðastöðvum gert betur kleift að takast á við samkeppni frá útlöndum þá mun skilgreindur opinber stuðningur við landbúnað lækka um allt að fjögur hundruð milljóna króna ég vil aðeins koma að þessu síðasta atriði það er þannig eins og við vitum fer fram

eftir löndum þar er það svo að þar er meðal annars tekið inn sem stuðningur við landbúnað þessar fjögur hundruð milljóna króna eða þar um bil sem hér er um að ræða og er auðvitað mjög ósanngjarn samanburður sem þannig verður til í þessu tölulega alþjóðlega samhengi má segja að sé verið að ýkja raunverulegan opinberan stuðning við landbúnaðinn við erum hér eingöngu að tala um millifærslukerfi sem er innan landbúnaðarins sjálfs þar sem innleggjendur greiða inn í tiltekna sjóði verðjöfnunarsjóð bæði vegna verðmiðlunar og verðtilfærslna það gerir það að verkum eins og þetta er sett upp er verið að ýkja raunverulega hinn opinbera stuðning við landbúnaðinn í sjálfu sér ekki ástæða að mínu mati við þessa umræðu að fara ítarlega yfir efnisþætti frumvarpsins það er flestum kunnugt enda hefur málið komið hér áður fyrir þingið það hefur líka komið inn í umræðu í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd á fyrri stigum ég vil hins vegar segja þetta ég hef hlustað af athygli á margar ræður sem hafa verið fluttar á síðustu dögum og alveg sérstaklega á þessum morgni þar sem stefið hefur verið svona nú eru runnir upp nýir tímar nú á alþingi næsta leik alþingi á að starfa sjálfstætt alþingi á að sýna það að það er ekki undir hælnum á framkvæmdarvaldinu alþingi á að taka afstöðu til mála þetta eru út a fyrir sig áhugaverðar umræður og nú gefst kjörið tækifæri til þess að breyta þessum orðum í athafnir þetta frumvarp sem hér er verið að leggja fram hefur þegar fengið umfjöllun það hefur verið kallað eftir umsögnum og þeir sem hafa fengið þessar umsagnarbeiðnir áttu þess kost að setja fram sín sjónarmið þau liggja núna fyrir þetta er fyrsta málið sem mun koma til kasta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar alþingis það liggur fyrir eins og ég rakti hér í ræðu minni að það er býsna góð samstaða um efni þessa frumvarps að mínu mati er þess vegna ekkert því til fyrirstöðu að sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd afgreiði þetta mál tiltölulega hratt nú er fyrsta vika októbermánaðar brátt að líða það er ekki óraunhæft að þetta mál verði afgreitt ekki síðar en í byrjun nóvembermánaðar ég ætla að lýsa því yfir hér og nú að ég mun gera tillögu um það í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að þetta mál verði afgreitt efnislega út úr nefndinni og eigi síðar en í byrjun nóvembermánaðar þá höfum við haft mánuð til þess að fara yfir þetta mál í góðu tómi fara yfir umsagnirnar ræða málin og taka afstöðu til þess ég trúi því ekki í ljósi allra þeirra miklu svardaga sem hafa verið hafðir uppi hér í þinginu í dag og undanfarna daga annað en að menn bregðist vel við þessari tillögu minni og afgreiði málið sérstaklega í ljósi þess að í fyrsta lagi bændur í öðru lagi afurðastöð bænda í þriðja lagi fulltrúar neytenda í verðlagsnefnd búvara það er allir aðilar sem að málinu koma með einhverjum hætti hafa lýst því yfir að þeir telji skynsamlegt að málið sé afgreitt hér frá alþingi þeir aðilar sem hafa svona helst haft uppi einhvern vott af gagnrýni um málið gera það ekki á forsendum þess frumvarps sem hér liggur fyrir heldur á þeirri forsendu að það þurfi að ganga lengra á öðrum sviðum varðandi breytingar á lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum það er sjónarmið sem við gætum rætt og getum örugglega rætt síðar það breytir engu um efnisniðurstöðu þessa frumvarps þetta frumvarp stendur með öðrum orðum sjálft og sjálfstætt þess vegna er ekkert að vanbúnaði að við afgreiðum það þeir miklu svardagar sem hafa verði hafðir uppi undanfarna daga benda til þess að þinginu sé mikil alvara með þeim orðum sem hafa verið látin falla þess vegna mun reyna mjög mikið á trúverðugleika þess málflutnings á næstu vikum hvernig menn munu bregðast við hvernig menn taka menn til dæmis á málum sem koma frá stjórnarandstæðingum hvernig taka menn á málum sem koma frá einstökum þingmönnum þess vegna er